Ces mesures sont à la fois insuffisantes et incohérentes.

L'affaire carne fraca implique trente trois inspecteurs du ministère de l'Agriculture dans ce vaste réseau de fraude, c'est donc bien l'ensemble du système de contrôle d'une certification de la viande au Brésil qui est remis en cause.